reglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer þrettán hundruð og fimmtán tvö þúsund og sjö um öryggiseftirlit með rekstrarstjórnun flugumferðar og um breytingu á reglugerð númer tvö þúsund og níutíu og sex tvö þúsund og fimm skilgreint er í reglugerð númer þrettán hundruð og fimmtán tvö þúsund og sjö umfang eftirlits gagnvart flugleiðsögu auk flæðisstýringar flugumferðar atfm og loftrýmisstjórnunar asm í reglugerðinni er nánar fjallað um eftirlit með starfsleyfishöfum flugleiðsöguþjónustu fyrirkomulag og mögulegt framsal úttekta verklag varðandi frávik í úttektum og leiðréttingu þeirra og eftirfylgni auk eftirlits með breytingu á starfsemi leyfisskyldra aðila og endurskoðun á verklagi vegna breytinga á þjónustu starfsleyfishafa og fleiri innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi en þingmál þessa efnis frumvarp frá samgönguráðherra var lagt fram á þessu þingi og hefur reyndar núna þegar verið samþykkt með breytingum á lögum um loftferðir það er rétt að geta þess í þessu samhengi að eðlilegi framgangsmátinn við afléttingu á stjórnskipulegum fyrirvara er að alþingi samþykki fyrst þingsályktunartillögu þess efnis og í framhaldi séu lögð fram frumvörp ef þess reynist þörf í þessu tilviki var frumvarp samgönguráðherra lagt hér fram og það hefur nú verið afgreitt áður en þessi þingsályktunartillaga var tekin til meðferðar það er óvenjulegur framgangsmáti nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt óbreytt kristinn h gunnarsson lúðvík bergvinsson ragnheiður e árnadóttir og þorgerður k gunnarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins þetta er samþykkt ellefta mars tvö þúsund og níu og undir álitið skrifa auk þess sem hér stendur árni þór sigurðsson formaður og framsögumaður þórunn sveinbjarnardóttir björn bjarnason siv friðleifsdóttir og valgerður sverrisdóttir